Sehr geehrter Kollege, jeder Ermittler, der im Antiterrorkampf tätig ist, wird Ihnen darauf antworten, dass bei einer Ermittlung nie ein einziger Datenbestand den Ausschlag geben wird, sondern das Gesamtbild, das man sich macht.

Es ist auch die Frage, welches Bewegungsprofil ein Terrorist oder ein möglicher Gefährder hat.

Ich habe nie behauptet, dass nur ein einziger Datensatz zum Ergebnis führen wird.

Das gilt es abzuwägen.